Sexueller Missbrauch und sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen sowie deren Darstellung gehören in der Tat zu den schlimmsten Verbrechen, die man an jungen Menschen überhaupt begehen kann. Oberstes Ziel muss es daher sein, die Opfer zu schützen, die Täter zu verfolgen und sie in rechtsstaatlichen Verfahren ihrer Strafe zuzuführen. Es ist daher gut, dass wir gemeinsam einen Weg gefunden haben, gegen dieses Unrecht EU weit vorzugehen und hierfür eine gemeinsame Basis zu haben. Im Kulturausschuss war uns neben den Fragen der Prävention, der effektiven Strafverfolgung, der Aufklärung und auch der Vermittlung von mehr Medienkompetenz ein Grundsatz besonders wichtig, nämlich der Grundsatz löschen statt sperren. Daher bin ich froh, dass es nach langem Ringen gelungen ist, das Löschen von Internetseiten, die sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen zeigen, europaweit vorzuschreiben. Die Kommission hatte das Sperren als verpflichtend für alle Mitgliedstaaten vorgeschlagen.

In Deutschland hat sich das inzwischen durchgesetzt.